Il apparaîtrait que des irrégularités auraient été constatées dans l'octroi, par le ministère de l'intérieur des États Unis, des permis de forer. Il s'agirait là d'une légèreté impardonnable dont les conséquences sont incalculables et ne concernent pas seulement les États Unis d'Amérique. Quand on sait que, dans le monde, des centaines d'autorisation de forage off shore sont accordées par les États, si ces autorisations sont concédées avec la même légèreté, cela poserait de graves problèmes à l'ensemble du monde.

projets d'exploitation pétrolière en mer. C'est la raison pour laquelle il est impératif que l'Union européenne, qui doit donner l'exemple, revoie avec la plus grande rigueur les mesures de sécurité et de prévention sur ses propres plateformes pétrolières off shore. De plus, les déversements accidentels ou opérationnels de pétrole en mer, pas obligatoirement du fait de l'Europe, sont évalués à plusieurs dizaines de milliers de tonnes chaque année. Ne conviendrait il pas que l'Union européenne prenne des initiatives pour que les plateformes en mer relèvent désormais d'une autorité scientifique incontestée qu'il conviendrait de mettre en place sous la forme d'une autorité internationale?